Monsieur le Président, vous nous avez invités, pour le paragraphe 16, à voter pour le texte original.

Donc, nous avons voté pour le texte original, mais pas pour l'amendement.